Frau Kommissarin, ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen.

Integrierte Meerespolitik ist mir nicht nur ein wirkliches Herzensanliegen so könnte man es sagen sondern es ist auch eine enorm wichtige Zukunftsaufgabe für die Europäische Union.

Ich sagte schon Wir haben dieses Mal den großen Erfolg, wir haben das erstmalig fest verankert.